Można to politologicznie udowodnić, że jeśli jakiemuś krajowi pozwala się na opresję wobec własnego społeczeństwa, to kraj ów wcześniej czy później będzie wywierał opresję również na kraje sąsiedzkie. Dlatego mam pytanie do Pana Komisarza. Powiedział Pan w poprzedniej debacie, że jest Pan przeciwnikiem bojkotu mistrzostw świata w hokeju na lodzie na Białorusi. Nie podzielam tej opinii, ale potrafię ją zrozumieć.

W Polsce zaczęliśmy taką akcję nazywa się to Olympic Shames która nie ma zlikwidować tej imprezy sportowej, ale wywołać jej bojkot polityczny.